störfum þingsins ég vil byrja á því að fara nokkrum orðum um tímasetninguna hvers vegna menn eru að kynna fjárfestingaráætlun við þessar aðstæður í okkar samfélagi ég held að það séu nokkrar afar mikilvægar ástæður sem við þurfum að hafa í huga í fyrsta lagi er það staðan í ríkisfjármálunum þar hefur náðst ótrúlegur viðsnúningur á örfáum missirum við hófum störf á þessu kjörtímabili með fjárlagahalla upp á tvö hundruð og fimmtán milljarða það hefur tekist að ná honum niður í það að vera innan við fimmtungur af þeirri fjárhæð á síðasta ári og stefnir í tuttugu milljarða á þessu ári þannig að það eru núna að skapast forsendur það er borð fyrir báru til að nýta fjármuni í annað en borga niður skuldir af gegndarlausum halla ríkissjóð í öðru lagi erum við að stíga skref í auðlindamálum sem tryggja eftir áratuga langa baráttu að þjóðin sér loksins fram á það að fá sanngjarna auðlindarentu fyrir afnotaréttinn til veiða úr hinni sameiginlegu auðlind eins og hér hefur verið rakið í umræðunni þá eiga þær tekjur ekki að renna í óskilgreind verkefni eða rekstur ríkissjóðs hér eru kvikir tekjustofnar á ferðinni sem eðlilegt er að renni í að byggja upp grunnstoðir atvinnulífsins í að efla vaxtargreinar treysta innviði samgöngukerfisins og svo framvegis í þriðja lagi er mikilvægt að ýta undir þann efnahagsbata sem þrátt fyrir allt er staðreynd við erum að horfa á það að hér er hagvöxtur með því versta sem við sjáum í vesturhluta álfunnar atvinnuleysi er komið úr níu komma þrjú prósent niður í sex og hálft prósent í síðasta mánuði

tvö þúsund og fimmtán í þriðja lagi er um að ræða að ríkisstjórnin er að sýna í verki áherslu sína á nýja og mun fjölbreyttari atvinnustefnu heldur en keyrð hefur verið í landinu undanfarna áratugi hér er græna hagkerfið hér er ferðaþjónustan hér eru samgöngubætur skapandi greinar þar með talin kvikmyndagerð uppbygging nýrra valkosta í húsnæðismálum og svo mætti áfram telja ég fagna sérstaklega því að hér er ríkisstjórnin að sýna vilja í verki til að hrinda úr vör fyrsta áfanga þeirra tillagna sem allir flokkar á þinginu lögðu gott til að yrði samþykkt í samhengi við áætlunina um græna hagkerfið og það er mikilvægt því þar er ekki einungis um að ræða hagsmuni einnar atvinnugreinar þetta er hugsun um breytt vinnubrögð um lausnir sem eru umhverfisvænar sem eiga erindi við ferðaþjónustuna við skapandi greinar við orkugeirann við landbúnaðinn við sjávarútveginn við allar þær

ríkisfjármálaáætluninni fjármögnunin er hófleg það á að fjármagna þessa áætlun úr tveimur áttum með sérstöku veiðigjaldi og leigu aflahlutdeilda og í öðru lagi með afgreiðslum á sölu eignarhluta í bönkunum við erum langt í frá að selja fugl í skógi með þessari fjármögnunarleið það er einungis ætlunin að nýta um þrjátíu prósent af þeim fjármunum sem við áætlum að komi inn í gegnum þessa fjármögnunarliði þannig að það er heilmikið svigrúm eftir til að styðja við ríkisfjármálaáætlunina og til að ná fjárlagahallanum enn frekar niður grundvöllurinn er sem sagt traust stefna og mikill árangur í ríkisfjármálum aukinn hagvöxtur en við viljum hins vegar ná meiri árangri í atvinnumálum ná atvinnuleysinu enn þá frekar niður árangur sem við sjáum í atvinnumálum í hagvexti sem er með því mesta sem gerist í álfunni og síðan sá viðsnúningur í efnahagsmálum sem hefur verið hægur en öruggur á undanförnum árum eftir dýpstu kreppu lýðveldistímans í kjölfar hruns fjármálakerfisins

ég held að hér sé góður grundvöllur til að ná pólitískri samstöðu hér eru margar tillögur sem eiga samhljóm í áætlunum sem hafa komið frá stjórnarandstöðunni á undanförnum missirum

styðja þá uppbyggingu í atvinnulífinu sem þessi áætlun boðar